À la lecture du titre de votre rapport, les citoyens européens pourraient légitimement, voire peut être naïvement, s'attendre à des recommandations pleines de bon sens de votre part, mais en poursuivant leur lecture, ils déchanteraient bien vite. Vous demandez, encore une fois et comme toujours, la ratification par les États membres de la convention d'Istanbul, ouvertement promotrice de l'idéologie du genre, et vous demandez que l'ensemble du personnel s'occupant des victimes soit formé à cette idéologie. Vous proposez de criminaliser la glorification d'actes terroristes mais, à vous lire, seulement s'il y a humiliation des victimes. Enfin, vous évoquez la situation affreuse dans laquelle vivent les migrants en Europe, eux qui risqueraient davantage d'être victimes d'infractions ou de crimes que le reste de la population. Je laisse les citoyens juges de vos propos.

Les criminels ne font pas la différence entre l'orientation sexuelle, la couleur de peau, le statut d'immigré ou de réfugié.